Señor presidente, yo constato que muchas veces este Parlamento es el Parlamento del deber ser, y no del poder hacer, del deber hacer. En segundo lugar, estamos todos de acuerdo, excepto el paleocomunismo residual, en que el Gobierno de facto de Maduro es un Gobierno brutal, criminal y absolutamente condenable, pero es una realidad. Y tenemos también una legalidad plena, que es la del presidente Guaidó, en una situación cuya Asamblea termina muy próximamente. Y hay otra realidad brutal, que es el pueblo de Venezuela, convertido en un sujeto de privaciones absolutas, pero que algunos usan para hacer la revolución hasta el último venezolano, eso sí, desde la cómoda Europa. Señor Borrell, desde el apoyo a sus esfuerzos y a la misión que usted ha enviado yo constato lo siguiente. Primero, que todos los procesos que se han realizado con el Gobierno venezolano, desde el señor Zapatero al Vaticano, pasando por todos los demás, no han servido para otra cosa que para prolongar el sufrimiento y el mantenimiento del régimen de Maduro. Que el último portazo de Maduro, que ha dado a sus esfuerzos legítimos y que yo apoyo y entiendo, y que no comprendo cómo se condenan, ha significado que se mantiene en la propia misma durísima situación. Cualquier proceso de negociación, yo lo veo inviable. Mi pregunta y mi posición es la única posibilidad es incrementar la presión y, desde luego, propiciar, si es posible, un diálogo, que yo francamente veo metafísico.